Természetesen nemmel szavaztam a Tavares jelentésre. Nemmel szavaztam, mert magyar ember vagyok, és úgy gondolom, hogy hazaszerető és nemzeti öntudattal rendelkező ember soha nem szavazhatja meg azt, hogy a hazája elveszítse a függetlenségét és nemzetközi gyámság alá kerüljön. Nemmel szavaztam azért is, mert jogász vagyok, és meggyőződésem, hogy ez az egész jelentés úgy, ahogy van nélkülöz mindenfajta jogi alapot, más szavakkal kifejezve teljes mértékben jogellenes.

Ha ezen a helyzeten változtatni akarnak, akkor nem az a megoldás, hogy jogellenesen fellépjenek egy országgal szemben, hanem az, hogy változtassák meg a vonatkozó szerződéseket, amennyiben más országok szeretnék a függetlenségüket feladni.